Dabei ging es immer um Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und um das Verbot des Profiling. Wir betrachten die Rechtsgrundlage des Abkommens mit Australien als unangemessen. Denn das Ziel des Abkommens mit Australien ist, die nach australischem Recht vorgeschriebene Übermittlung der Daten in Einklang mit europäischem Recht, mit dem Datenschutzrecht, zu bringen. Deshalb muss es definitiv auch den Bezug zu Artikel 16 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU geben. Auch stellen wir erneut die Frage nach der Verhältnismäßigkeit.

Sie dienen letztlich, wie wir alle wissen, dem Profiling, und für Profiling gibt es noch nicht einmal eine gemeinsame und einheitliche Definition. Ich weiß nicht, wie oft die Kommission bereits aus solchen Gründen aufgefordert wurde, die Notwendigkeit der Übermittlung von PNR zu beweisen, Alternativen vorzulegen und zu prüfen.

Noch ein Wort zur Zweckbindung Wie soll die Zweckbindung gesichert werden, wenn verschiedene Drittstaaten untereinander Abkommen schließen, nach denen systematisch PNR ausgetauscht werden?